Panie Przewodniczący! To było dobre sprawozdanie, ale chcę podkreślić, że jeszcze ciekawsza, jeszcze lepsza była sama debata. W debacie pojawiły się postulaty dotyczące następnej perspektywy i na nie chcę zwrócić uwagę. Otóż to, co jest kluczowe w samym sprawozdaniu, to uzupełnienie o problematykę bezpieczeństwa bezpieczeństwa Europy, bezpieczeństwa technologii wojskowych, etc.,

I w samym sprawozdaniu już określono, że kolejna perspektywa powinna wzmacniać finansowanie związane z bezpieczeństwem Europy, technologiami wojskowymi, cyberprzestrzenią.